Im Jahr 2009 hatte das Europäische Parlament beschlossen, eine europäische Beobachtungsstelle insbesondere für Marken und Produktpiraterie einzurichten, um verlässliche objektive Daten über die tatsächliche Anzahl gefälschter und nachgeahmter Produkte zu erheben und nicht nur auf die von Produzenten und Handel zur Verfügung gestellten Daten angewiesen zu sein. Die Beobachtungsstelle, die im Endeffekt erst ab 2010 tätig war, war ein voller Erfolg.

Arzneimittel, Spielzeug oder Autozubehörteile, erfasst, die das Leben und die Gesundheit unserer Bürger bedrohen. Diese von der Kommission mitverwaltete Stelle im Endeffekt war es ja nur eine Mitverwaltung musste daher jetzt neu strukturiert werden und angesichts des Aufgabenzuwachses auch mehr personelle und sachliche Ressourcen erhalten. Um dies zu bewerkstelligen, haben wir uns aus Kosten und Effizienzgründen entschieden, nicht etwa eine neue Agentur zu gründen, sondern eine bestehende Agentur in Anspruch zu nehmen und die Aufgaben der Beobachtungsstelle im Endeffekt der bestehenden Agentur, dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante zu übertragen. In der Tat hat diese Agentur 650 Mitarbeiter,